um aukna fræðslu í skólum um skaðsemi áfengis að alþingi álykti að fela mennta og menningarmálaráðherra að beita sér fyrir því að aukin verði fræðsla á skaðsemi áfengis í grunn og framhaldsskólum sem betur fer benda rannsóknir til þess að undanfarin ár hafi dregið nokkuð

betur má ef duga skal sömu þróunar gætir meðal framhaldsskólanemenda þó að samdráttur neyslu sé þar minni rannsóknir sýna einnig að fjöldi ungmenna sem neytir áfengis meira en tvöfaldast á þeim örfáum mánuðum frá því að grunnskóla lýkur og framhaldsskólanám hefst það er því brýnt að taka enn fastar á áfengismálum íslenskra ungmenna fyrir því liggja gild rök það er líka merkilegt að aukningin í áfengisneyslu skuli taka slíkt stórt stökk á örfáum mánuðum á milli grunnskóla og framhaldsskóla það sýnir að það væri kannski auðveldara að takast á við þann vettvang og auka þar forvarnir og virkja þetta glæsilega unga fólk okkar til þess að draga úr þessari óheillaþróun skaðsemi áfengisdrykkju fyrir tvítugt er fjölþætt því yngri sem unglingarnir eru þegar þeir byrja að neyta áfengis og því meira magn sem þeir drekka þeim mun verri áhrif hefur áfengisneyslan á heila þeirra þroskatími heilans fram að tvítugu er afar mikilvægur enda verður heilinn ekki fullþroska fyrr en við tuttugu ára aldur að framangreindu má benda á að önnur heilsutengd vandamál vandamál tengd félagslegri hæfni og hegðunarvandamál hafa talist til fylgifiska slíkrar áfengisneyslu þá er rétt að benda á að þau hliðrænu áhrif sem felast í skorti á dómgreind sem leiðir til glannaskapar slysa vegna ölvunaraksturs ofbeldis misnotkunar og sjálfsvíga

slíkir unglingar kljást frekar við sjálfsvígshugsanir og eiga oftar í félagslegum vanda og árásargirni þeirra eykst í hlutfalli við

um að allt að fjórðungur dauðsfalla evrópubúa á aldrinum fimmtán til tuttugu og níu ára séu beinar afleiðingar áfengisneyslu svo sem vegna umferðarslysa eitrana sjálfsvíga og morða þetta er stórt verkefni og viðfangsefni virðulegi forseti að taka föstum tökum þetta gríðarlega vandamál samfélagsvandamál því það er ekki bara að þetta skaði samfélagið allt skaði fjölskyldur tvístrar valdi sárum og skapi orð í orðræði æðisins sem er það versta sem til er í okkar samfélagi

þau falla oft þung og stór og vanhugsuð hjá þessu fólki sem er svo ólánsamt að hafa flækst í net bakkusar því má heldur ekki gleyma að stór hluti af sjúkrahúsum landsins kemur til vegna sjúkdóma af völdum áfengis áfengis og tóbaks

er fljótvirkara að skemma tóbakið seinvirkara en bítur ekki síður ef til lengdar lætur þetta eru mál virðulegi forseti sem er mikilvægt að takast á við láta það ekki fljóta hjá garði heldur snúa sér að vandamálinu og leysa úr því það eru mörg úrræði það er stórkostlegur fjárfestingarmöguleiki fyrir íslenskt samfélag að skera nú upp herör gegn áfengisneyslu og ekki síst áfengisneyslu ungs fólks sem er að leggja inn á framtíðarbraut sína og situr svo uppi með alls konar dragbíta ankeri og vandamál vegna þess að